virðulegi forseti háttvirtur þingmaður gerði að umtalsefni að íslensk stjórnvöld hefðu glatað tækifæri til að endurmeta varnarviðbúnað frá grunni í kjölfar breyttra aðstæðna því er akkúrat þveröfugt farið háttvirtur þingmaður nefndi kostnaðarliði sem á íslenska ríkið hafa fallið vegna brottfarar varnarliðsins þá er það hins vegar alveg ljóst að viðbúnaður varnarliðsins var með tilteknum hætti og yfir stendur endurskipulagning á þessum verkefnum það er líka algjörlega ljóst eins og fram kom í ræðu

ætlunin er að nýta það tækifæri sem nú er það lag sem nú er til að byggja nýja og annars konar samstöðu um markmið í öryggis og varnarmálum landsins háttvirtur þingmaður talar hins vegar fyrir sem landsins og virðist þar vera að tala fyrir úrsögn út atlantshafsbandalaginu þar held ég hins vegar að skilji milli hans og meiri hluta þingheims í þessu máli ég held að þvert á móti þá séu öll rök fyrir því að við byggjum framtíðaröryggis og varnarviðbúnað okkar á grundvelli aðildar að atlantshafsbandalaginu og atlantshafsbandalagið hefur sýnt sig að þróast með mjög jákvæðum hætti yfir í að verða öryggisbandalag háttvirtur þingmaður nefndi hér afmarkað tilvik

að það var hlutverk atlantshafsbandalagsins að binda enda á þjóðarmorðin í bosníu og hvernig það var aftur hlutskipti atlantshafsbandalagsins að koma í veg fyrir sams konar þjóðarmorð í kosovo